Panie Przewodniczący! Przyznam się, że jak Komisja zabiega o nowe kompetencje, to nie jestem zbyt entuzjastycznie nastawiony i zawsze wolę, żeby te kompetencje, które Komisja do tej pory posiadała, wykonywała najlepiej jak można, natomiast zabiegała tylko w ostateczności. Tu mamy sytuację taką, że z jednej strony proponuje się, by państwa członkowskie mogły utrzymać, zmienić lub przyjąć nowe podkreślam nowe mechanizmy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Po drugie, proponuje się określenie minimalnych wymogów proceduralnych. Na szczęście minimalnych. I po trzecie, proponuje się właśnie nadać na szczęście warunkowo Komisji nowe uprawnienia w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. I co ważne na szczęście wydawanie opinii, które mają charakter niewiążący. To, co jest bezpieczne, pojawia się na końcu, czyli potwierdza się, że państwa członkowskie zachowują ostateczne uprawnienia decyzyjne.